frú forseti ég fær hér fjórar mínútur til þess að tala um efnahags og atvinnumál sem óháður þingmaður og ég er bara þakklátur fyrir það ég er að hugsa um að nota þessar fjórar mínútur til að tala

stóð upp úr öðrum hverjum frambjóðanda að hér þyrfti að viðhalda stöðugleika í efnahagsmálum það er eitthvað svo merkilegt stundum að rifja það upp hvað þetta mistókst ævintýralega ég held að það sé kannski ein ástæða þess að við erum rétt núna greini ég í umræðunni byrjuð að þora að nota þetta hugtak aftur stöðugleiki hvað gerðist gjaldmiðillinn okkar hrundi algjörlega niður í kjallara með ótrúlegum afleiðingum fjármagnsliðir í rekstri meðalbúa á íslandi hækkuðu um svona sjö hundruð prósent einn góður hagfræðingur orðaði þetta ágætlega um daginn á fundi hann sagði svona sjálfstæð króna í frjálsu fljótandi gengi jú jú hún hefur kannski einhverja kosti en hún er þess megnug að setja öll fyrirtæki í einu á hausinn öll í einu það er nokkurn veginn það sem gerðist efnahagsreikningar heimila og fyrirtækja fóru hér gjörsamlega í rúst og það er fólk hér inni sem stóð í atvinnurekstri og horfði upp á fyrirtækin sín gjörsamlega húrra á höfuðið í einu vetfangi núna er ags farið björgunarstarfinu kannski lokið sem við köllum svo það hefur gengið sumpart ágætlega sumpart ekki það er engin svarthvít mynd í því en nú þurfum við að takast á við spurningarnar hvernig fyrirbyggjum við það að íslenskt samfélag fari í aðra eins kollsteypu hvernig búum við til stöðugleikann við skulum aftur fara að tala um það hugtak óhrædd og takast þá á við það að í þessu hugtaki í þessari spurningu hvernig við komum á stöðugleika í íslensku samfélagi blasa líka við stærstu viðfangsefnin þá verðum við líka að fara að viðurkenna það að það er risastór bleikur fíll í þessu herbergi og hann er að rústa hérna allt sama og það er krónan við verðum að finna lausn á gjaldmiðilsvandamáli íslendinga öðruvísi aukum við ekki tiltrú á þessu samfélagi öðruvísi fyrirbyggjum við ekki það að hér verði aftur sveiflusamfélag með tilheyrandi kollsteypum jójó og skopparakringlusamfélag þar sem enginn geti geti gert plön þar sem það að panta sér utanlandsferð er eiginlega bara mjög flókinn afleiðusamningur við getum ekki farið í það að skapa hér aftur samfélag þar sem við erum öll bara með því að vera íslendingar og búa hér spákaupmenn við getum ekki skapað þannig samfélag og réttlætt það fyrir komandi kynslóðum að það tekur íslendinga með þessa krónu að minnsta kosti tíu árum lengri tíma að safna sér fyrir sambærilegum lífsgæðum íbúð og húsi og evrópubúar þetta er ekki viðunandi við getum ekki boðið upp á þetta hvað blasir við við getum valið okkur frjálsa krónu hún kemur ekki aftur ég hef enga trú á því það er stærsti raunveruleikinn sem blasir við við getum haft krónu í höftum eða handstýrða krónu við höfðum það um árabil við höfðum gjaldeyrishöft í fimmtíu ár síðan bankarnir fóru á hausinn þarna nítján hundruð þrjátíu og bretar urðu líka brjálaðir þá

við getum farið í þannig samfélag ég vil það ekki mín trú er að lausnin liggi í samvinnu þjóða um þetta vandamál og í samvinnu þjóða finnum við hinn stöðuga grundvöll undir rekstur heimila og atvinnulífs í landinu og þangað eigum við að leita